Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Die Älteren von uns werden sich vielleicht noch daran erinnern Genau vor zehn Jahren wurde die Glühbirne hier verboten.

Die Brüsseler halten nicht so besonders viel von diesem Regulierungs und Verbotswahn der Europäischen Union, und das finde ich gut so. Denn wir haben in Europa mündige, aufgeklärte Bürger, und diese mündigen und aufgeklärten Bürger sollten auch die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, was sie kaufen und wie sie leben in einem freien Europa.